Statisticile din ultimii ani sunt îngrijorătoare în întreaga lume, inclusiv în Europa, și, după cum arăta doamna comisar la început, o femeie din cinci a fost victima violenței fizice și una din zece victima violenței sexuale. În țara mea, statistica Poliției Române indică faptul că s a înregistrat, în ultimul an, o creștere cu 26 a cazurilor de violență la adresa femeilor, iar acestea sunt date oficiale, numărul real al victimelor fiind cel puțin dublu. Este un fenomen grav care se regăsește în fiecare țară membră a Uniunii Europene. Abuzul fizic, sexual, emoțional sau financiar, hărțuirea, mutilarea, căsătoriile forțate și crimele de onoare, sunt încălcări grave și sistematice ale demnității umane, care se manifestă din păcate pe toate continentele. Uniunea Europeană și statele membre sunt datoare să semneze Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pentru că este tratatul internațional care recunoaște actele de violență drept formă de discriminare și introduce în legislație ca infracțiuni fapte neincriminate până în prezent. Sunt necesare, totodată, coordonarea și monitorizarea strategiilor și programelor existente, precum și, în mod concret, înființarea de noi adăposturi și centre de asistență pentru victime. Acest tip de violență lasă în urmă invaliditate, mutilare, tulburări emoționale, scăderea performanțelor profesionale, izolare socială și decese.